Frau Präsidentin! Die Europäische Union betont, dass ihr Verbraucherschutz, Wettbewerb zu fairen Bedingungen und Transparenz der Regeln am Herzen liegen. Die Wirklichkeit sieht anders aus, zumindest bei dem Themenkomplex, den wir heute hier diskutieren. Wir alle haben schon die persönliche Erfahrung gemacht, dass die Luftlinien sich stark unterscheiden bei der Definition, was ein Gepäckstück ist und welche Gepäckstücke und wie viele man an Bord nehmen kann. Besonders radikal, um nicht zu sagen willkürlich, gehen die Billigfluglinien vor. Bekannt ist das Beispiel der Frau aus Lyon, die mit Gewalt gezwungen wurde, das Flugzeug zu verlassen, nur weil sie sich weigerte, entweder ihre Handtasche oder eine Plastiktüte, in der sich eine Ware befand, die sie nach der Bordkontrolle gekauft hatte, also eins von beiden Gepäckstücken wieder abzugeben. So kann es nicht weitergehen! Wir brauchen eine europaweite, harmonisierte Regelung.

Hier ist die Gelegenheit, verlorengegangenes Vertrauen zurückzugewinnen.